Olyannyira, hogy maga a jelentés adózással kapcsolatos része is azt mondja, hogy az adóelkerülés vagy az adóparadicsomok adta lehetőségek kihasználása nem egyeztethető össze a társadalmi szempontból felelős magatartással eddig egyetértünk. Azt kérdezném Öntől, hogy Ön látja e annak lehetőségét, hogy az adóparadicsomokat nemcsak, hogy el kéne felejteni, hanem egyenesen be kéne tiltani az Európai Unión belül számos tagországunk ugyanis mai napig is adóparadicsom egymással szemben.